Señor Presidente, vamos a hablar de lo concreto. La Unión Europea ha dado 432 millones de euros a Burundi para que mejore su gobernanza y su sociedad civil.